A magam részéről szeretnék gratulálni mind Balzani asszonynak, mind Bütikofer úrnak, aki az Ipari Bizottságban jelentéstévő volt. Három rövid gondolatot szeretnék megjegyezni az egyik, hogy lehet, hogy nincs több pénzünk, de az biztos, hogy több Európára van szükségünk, erősebb belső piacra, több szolidaritásra, több regionális támogatásra és több növekedésre. A második gondolatom, hogy az uniós költségvetés nem költség, hanem befektetés. Befektetés a jövőbe, befektetés a tagállamok gazdasága számára. Csak így oldható meg az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés. Ez teremthet új foglalkoztatást az Európai Unióban, ez az, ami a szegénység elleni valóságos küzdelem. Ehhez az Európai Parlament mindenképpen ragaszkodni fog a Tanács és az Európai Parlament összecsapásában.